Korupcja niszczy same podstawy sportu i dewastuje piękno tej jednej z najpiękniejszych aktywności człowieka, jaką jest sport.

Mamy w Parlamencie Europejskim człowieka, który skutecznie rozprawił się z korupcją w piłce nożnej jest to Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, były minister sprawiedliwości w Polsce, który wprowadził nowe przepisy do kodeksu karnego w Polsce, ale przede wszystkim złamał zasady solidarności między przyjmującym a dającym łapówkę.